Monsieur le Président, je ne souhaite pas m'opposer à la proposition, mais comme les parlementaires sont en train de s'installer et que les groupes politiques... Soyez très précis sur les votes, s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, parce que nos listes ont un certain ordre. Je vous en prie, on a déjà fait cela, et il y a eu quelques erreurs. Donc n'allez pas trop vite.